Pani Przewodnicząca!

Dzisiejsza debata świadczy o tym, że podobna sytuacja ma miejsce w przypadku europejskiego semestru. Ja jednak chciałabym w tym miejscu wyrazić moje zaniepokojenie docierającymi głosami o chęci podzielenia Parlamentu Europejskiego na grupę posłów włączonych i wyłączonych z prac związanych z wychodzeniem z kryzysu. Wciąż istnieją zakusy na tworzenie Europy dwóch prędkości, na każdym poziomie. Dzisiaj pozbawienie deputowanych z państw niebędących w strefie euro prawa decydowania o losie wspólnej waluty raczej przyczyni się do utrwalenia podziałów niż wypracowania efektywnych rozwiązań. Nie należy zapominać, iż większość z tych krajów w bliższej lub dalszej perspektywie zamierza przyjąć euro i są one tak samo żywo zainteresowane poprawieniem mechanizmów obowiązujących w Unii Gospodarczej i Walutowej, jak pozostałe.